Très souvent, trop souvent, dans cette enceinte, nous avons fait silence pour honorer la mémoire et la détermination de celles et ceux qui ont disparu en exerçant leur métier de journaliste. Ce sont ces acteurs de la démocratie qui ont été menacés pour leur rôle de lanceurs d'alerte, assassinés parce qu'ils touchaient de trop près à des questions de lutte contre la corruption, de blanchiment d'argent, d'évasion fiscale.

À l'heure actuelle, où une inquiétante rhétorique anti médias se développe dans nos arènes politiques, à l'heure où harcèlement, intimidations et agressions à l'encontre des défenseurs des droits de l'homme se banalisent, il convient de rappeler Beaumarchais, qui disait Sans la liberté de blâmer, il n'est point d'éloge flatteur. C'est la raison pour laquelle je soutiens largement ce rapport qui souligne les pressions disproportionnées qui ont été